Am votat măsurile care asigură accesul la educație și formare profesională de calitate, dar și pentru intensificarea eforturilor pentru reducerea abandonului școlar. Statele membre trebuie să acționeze cu prioritate pentru a combate fenomenul abandonului școlar, dar procentul de 10 prevăzut în Strategia UE 2020 nu este suficient de ambițios pentru a putea garanta rezolvarea acestei probleme. În condițiile în care rata șomajului în rândul tinerilor este atât de ridicată în Europa, combaterea abandonului școlar și prevenirea acestuia sunt puncte esențiale. Cred că, în mare măsură, acest raport este unul bun și cuprinde măsuri concrete și necesare, pe care le am și votat. Cu toate acestea, nu am putut vota în favoarea propunerii de Directivă cadru privind serviciile cadru de interes general și nici în favoarea unei inițiative legislative europene care să impună un venit minim, deoarece aceste aspecte cred că țin, mai degrabă, de suveranitatea și de competența statelor membre.